Ich freue mich, dass wir in diesem Haus offenbar eine breite Übereinstimmung in allen großen politischen Gruppen haben, dass wir die Vorschläge, die bisher von der Kommission gemacht wurden, so nicht haben wollen, weil wir der Auffassung sind, dass nichtpräferenzielle Ursprungsregeln der Kollege Fjellner hat vorhin darauf hingewiesen von besonderer Bedeutung für den Wirtschaftsverkehr sind, und wir deswegen unbedingt an einfachen Regeln festhalten wollen. Der Binnenmarktausschuss hat sich mit der Frage im Zusammenhang mit dem einheitlichen Zollkodex bereits im vergangenen Jahr im Rahmen eines Initiativberichts an der Diskussion beteiligt.

Denn was wir heute unbedingt brauchen, sind keine neuen bürokratischen Anforderungen, keine weiteren Kosten, sondern pragmatische Regeln, die den Unternehmen die Möglichkeit geben, auf einfache Art und Weise die ja immer stärker import und exportorientierten Güter und Dienstleistungen in der Europäischen Union effektiv abzuwickeln. Die Diskussionen, die auf Ebene der WTO geführt werden, dienen ja im Prinzip dem Ziel, die Vereinfachung dieser Regeln sicherzustellen. Deswegen, glaube ich, wäre jede verfrühte Änderung auf Ebene der Europäischen Union gefährlich, weil sie das bewährte und gut funktionierende System, das wir in Europa haben, in Frage stellen würde. Deswegen möchte ich Sie, Herr Kommissar, ausdrücklich darum bitten, dass Sie versuchen, diesen pragmatischen Weg, den wir in Europa bis heute gehen, nicht ohne Not aufzugeben, sondern daran festzuhalten, dass wir in den Mittelpunkt der Diskussion stellen, dass selbst dann, wenn auf Ebene der WTO Veränderungen notwendig sind, diese auf jeden Fall so gemacht werden, dass europäische Unternehmen mit diesen Regeln den bewährten Weg fortsetzen können, den sie in Europa heute haben.